Panie Przewodniczący! Wszechobecny plastik od lat zanieczyszcza środowisko, jednak wstrzymałam się od głosu nad sprawozdaniem dotyczącym ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych. Sytuacja jest także skutkiem poprzednich strategii, jakie prowadzone bez wyobraźni doprowadziły do zanieczyszczenia na niewyobrażalną skalę. Tylko w Europie do morza wyrzucane jest co roku 15 ton plastiku, a w skali światowej 8 milionów ton do oceanów, gdzie problem dotyka wszystkich organizmów żyjących, nie tylko w morzach i oceanach, ale ptaków, które pochłaniają tworzywa sztuczne. Do tego zupełnie nieznany jest wpływ mikroplastików na ludzkie zdrowie. Dlatego istnieje konieczność ograniczenia katastrofy ekologicznej skutecznymi metodami. Jednak jestem za pozostawieniem państwom członkowskim decyzji o wyborze instrumentów mających zmniejszyć zużycie plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku. Także chciałabym pozostawienia decyzji wprowadzenia przepisów dotyczących zbierania opakowań i recyklingu. Poza regulacjami prawnymi istnieje pilna potrzeba informowania, edukacji, zarówno producentów opakowań, jak i społeczeństwa na całym świecie, oraz zaangażowania naukowców w celu ograniczenia problemu zanieczyszczeń.